à l'issue de la crise économique qu'elle traverse.

En novembre 2012, la Commission a tenu une première conférence des partenaires, qui a réuni plus de 500 participants.

Cet esprit positif a créé une dynamique favorable et continue.

Dans ce contexte, j'aimerais souligner le rôle crucial des autorités régionales et locales dans la promotion des actions du partenariat elles sont de véritables moteurs locaux de sa mise en œuvre. Je souhaite encourager tous les députés à saisir toutes les occasions d'appuyer et de promouvoir le partenariat, en particulier dans vos circonscriptions, car notre ambition est de vraiment changer la réalité et le vécu de nos concitoyens. Nous avons besoin de cette stimulation de la base pour alimenter, partager et diffuser les bonnes pratiques innovantes dans le secteur de la santé, d'apprendre les uns des autres et de trouver des partenariats ayant des approches semblables.